Vsekakor predlagam, da o tem nujno spregovori državni zbor. Dejstvo je, da tukaj poteka, tako kot ste sami rekli, kar neki poslovni model oziroma, pridobitna dejavnost. Ta je delno vezana na ilegalno mafijo, proti kateri se dokaj uspešno borite. Lani je bilo, mislim da, sto osemdeset takih prestreženih večjih primerov, kar vsekakor zasluži, policija pohvalo za dosežene, zadeve. Drugo pa je legalna mafija, ne. To so tisti NVO-ji, ki veselo pobirajo denar od države. Sploh se človek vpraša, kakšne nevladne organizacije so to, če so financirane od vlade, ne. To je že res svojevrsten paradoks ratal v modernem svetu. In po drugi strani, ta denar uporabljajo zato, da pomagajo pri ilegalnem vdoru migrantov v Slovenijo. Pazite, pomoč pri ilegalnem je tudi ilegalna, ne, je sama po sebi nelegalna. In zaradi tega je vsekakor tukaj treba ukrepati. Je pa tukaj očitno pridobitna dejavnost. O tem se je lepo videlo, ko je bil objavljen na spletni strani ministrstva razpis, po katerem je lahko urna postavka, pazite, za take pač člane NVO-ja, ki imajo potem pogodbo s nevladno organizacijo, ki je formalno, seveda, neprofitna, nepridobitna, a ne, tudi po sto šestnajst evrov na uro. A veste, kaj je to na mesečni ravni pomeni? To je tako, ke plača dvajset tisoč evrov na mesec, pa še malo čez, ne. Take to so štiri plače predsednika vlade, če želite, ne. Tako tako denar se v resnici vrti pri, teh tako imenovanih nepridobitnih nevladnih organizacijah, ne. In če so te vpletene v očitno nezakonito dejavnost, kot je recimo usmerjanje in pomoč ilegalnim migrantom pri vdoru v Republiko Slovenijo, potem je to navaden kriminal, ki je očitno motiviran s pridobitništvom. In proti temu bi morala policija ukrepati. Vse razloge ima za to, vsi pogoji so izpolnjeni. In, še enkrat povem, policija razpolaga s še in še izjavami migrantov, ki so povedali, kako so prišli raznorazni aktivisti, iz Slovenije iz od raznih NVO-jev jih usmerjati, kako naj vdrejo v Republiko Slovenjo. In kako hitro reagirajo, je tudi sledilo iz vaših besed. Prej je bil najbolj obremenjen del ob obali. Zdaj se ta tok že usmerja, v smer, policijske postaje Ljubljana. In največji del zdaj pretoka gre tamle preko kočevskega dela in vasi dol ob Kolpi. To se pravi, tukaj je problem, s katerim se je treba resno soočiti. Jaz razumem, da se vlada boji nevladnikov, ker je tukaj en del volilnega telesa, vsaj kakšne vladne nadstranke. Ampak zakon je eden in zakon mora veljati enako za vse in vsakogar, ne. Samo to je skladno z ustavo in to narekuje tudi izrecni člen ustave. Pred zakonom smo in moramo biti vsi enaki.